Na jedné straně chcete chránit evropské hranice a na druhé straně tady kritizujete Evropskou unii za tento návrh, který právě jde dobrým směrem k tomu, aby evropské hranice byly konečně chráněny nějakým smysluplným a jasným způsobem.